Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais je tenais quand même à dire deux choses. D'une part, le fait que l'Union européenne ait choisi d'aller en Somalie est très courageux. S'y rendre dans un endroit extrêmement risqué, et malgré tout avoir tenu bon, est une bonne chose, marque notre présence et celle ci est positive. La deuxième chose j'ai été amené déjà plusieurs fois à le dire c'est que je ne crois pas qu'il y ait de solution au problème de la sécurité et de la défense sans soutenir très fortement les forces nationales. Et ceci, je reste persuadé, avec les membres du Conseil de sécurité qui sont plus particulièrement impliqués, qui ont la capacité d'intervenir et également les moyens. Je pense à la France, je pense à la Russie, je pense aux États Unis.